Señora Presidenta, he suscrito la enmienda que pretende preservar la capacidad de las administraciones públicas para contratar fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva para mantener a las entidades no lucrativas del tercer sector en la primera línea de las prestaciones sociales.

reconoce una realidad histórica, pues estas organizaciones fueron pioneras en la prestación de este tipo de servicios y aportan eficacia, calidad, conocimiento e implicación. Además, alientan el voluntariado solidario y ejercen una tarea de concienciación básica para difundir problemáticas que necesitan, además de apoyo asistencial, el aliento de la sociedad. No incluir su contenido en el acuerdo pone en riesgo este tejido de personas eficientes, comprometidas, altamente especializadas y con demostrada profesionalidad, y será un paso atrás que van a pagar los usuarios de los servicios. Esta forma de organizar y atender la asistencia social es, por eso, más eficaz y predica valores positivos y necesarios para la sociedad europea.